Monsieur le Président, chers collègues, nous irions maintenant vers l'Europe de la défense, c'est ce que notre Parlement veut, alors que la Grande Bretagne quitte l'Union européenne. On veut l'Europe de la défense en saluant le départ d'une des seules armées solides du continent.

Pour se défendre, il faut voir l'ami et l'ennemi, or nous envoyons des soldats aux frontières de la Russie, soutenons les djihadistes en Syrie et Libye et ne comprenons donc pas nos propres intérêts. Pour se défendre, il faut pouvoir se battre soi même, or nous n'avons pas de complexe militaro industriel européen, et l'Europe tend à détruire les complexes nationaux pour les inclure dans les ensembles transatlantiques.